Fondul de solidaritate al Uniunii Europene funcționează în general bine, dar experiența dobândită în cursul primilor ani de punere în aplicare arată că exisă limitări și puncte slabe importante în funcționarea fondului. Acestea sunt legate de lipsa de rapiditate cu care este pusă la dispoziție finanțarea din partea fondului, de gradul de transparență a criteriilor pentru mobilizarea fondului în cazul catastrofelor regionale și delimitările la catastrofele de origine naturală. Țin să amintesc că mai multe state membre au fost sprijinite financiar de Uniunea Europeană pentru proiectele din zonele calamitate de diferite dezastre, dar deblocarea fondurilor s a realizat cu întârziere față de momentul în care ar fi avut eficiență maximă. În acest scop, consider că posibilitatea de a se acorda asistență sub forma unui sistem de plăți în avans bazat pe estimarea inițială a pagubelor unei țări afectate de o catastrofă, la cererea acesteia, ar fi o facilitate care ar fi foarte apreciată de zonele afectate imediat după producerea unei catastrofe.